Necesitamos efectivos podemos aprobar buenas leyes, pero si no dotamos a los países de los medios adecuados, las víctimas no confiarán y seguirán callando por miedo a ser agredidas de nuevo. Por tanto, es necesario que jueces y policías cuenten con la formación y con los medios para hacer bien su trabajo.

Tantas víctimas se quejan de una aplicación de la ley que no se corresponde con lo que ellas necesitan. Es, por tanto, necesario que unamos esfuerzos, que insistamos en las estadísticas para ver cómo funciona este instrumento, que yo creo verdaderamente necesario. Pido a los Estados que se esfuercen en entender y en aplicar esta orden porque para ello hemos trabajado, y creemos que la hemos hecho clara. Creo que, a partir de ahora, las puertas europeas de los derechos de las víctimas están abiertas de par en par, que las mujeres y los hombres podrán contar con este y con otros instrumentos que harán que las víctimas salgan a la luz y frenen a quienes las atemorizan. Hoy con nuestras voces aquí y mañana con nuestros votos, les diremos a las víctimas que en el Parlamento Europeo nunca nos olvidaremos de sus derechos, del apoyo que la sociedad les debe y de lo más importante, que es la justicia. Porque les digo que es la justicia lo que mantiene vivas a todas las víctimas, y no importa el delito que se haya cometido contra ellas.